Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, oč kratší je předsednictví této české vlády, o to se snaží být rychlejší, a to je možná ten důvod, proč se snažíme být takto rychlí a

Na otázku, kterou položila paní poslankyně, mi dovolte sdělit, že Evropská rada bude na toto téma znovu jednat v červnu letošního roku. Podle názoru Rady je důležité více se zaměřit na finanční mechanismy boje se změnou klimatu. Rada v dostatečné době před kodaňskou konferencí zveřejní přístup Evropské unie k různým metodám financování mitigačních a adaptačních opatření, k podpoře nových technologií a k vytváření vhodného prostředí pro realizaci těchto plánů. Rada také ukáže, jakým způsobem se bude EU na těchto plánech konkrétně podílet a Rada také vysvětlí, jakým způsobem budou mezi členskými státy sdíleny náklady a úsilí vedoucí k realizaci těchto cílů. To vše na základě konkrétních návrhů Evropské komise. Co se týče některých dalších problémů financování globální dohody o boji se změnou klimatu, tak EU dala jasně najevo, že chce v této otázce převzít odpovídající odpovědnost. EU navíc stanovila základní principy týkající se financování a dala najevo, že o těchto možnostech hodlá jednat se svými partnery ve světě. Je však jasné, že je příliš brzy odkrýt naše karty tím, že zveřejníme některá čísla. Nebylo by to rozumné, nebylo by to prozíravé, nebylo by to taktické. Máme představu o tom, kolik prostředků bude pro realizaci globálního plánu potřeba. Musíme však alespoň přibližně vědět, jaká mitigační opatření se třetí země chystají zavést.